In Peru ist das Parlament dafür. Insofern kann man nicht immer nur einseitig sagen, es gibt einige, die dagegen sind. Man muss auch deutlich sagen, dass die politische Mehrheit sehr, sehr deutlich für das Abkommen ist.